Ceux ci ont été condamnés à des peines de six à dix huit mois de prison ferme, uniquement parce qu'ils manifestaient publiquement et pacifiquement leur soutien aux travailleurs et aux personnes sans emploi. Il faut demander la libération inconditionnelle de ces militants qui défende leurs droits légitimes.